V zásade bola v návrhu právneho rámca stanovená skupina základných procedurálnych práv v rámci trestno právnych procesov, a to právo na právnu pomoc, právo na tlmočenie, interpretáciu a preklad, právo na zvláštnu pozornosť v citlivých oblastiach či právo na komunikáciu a konzulárnu spoluprácu. Tento výpočet základných práv by sa mal považovať za striktne demonštratívny, nakoľko úlohou Európskej únie je zabezpečiť v rámci členských štátov rešpektovanie čo najširšieho okruhu základných práv, a to aj s ohľadom a odkazom na členstvo členských štátov v Rade Európy a jej dohovor. Našou snahou by malo byť presadenie takých prostriedkov regulácie procesno právnych vzťahov v trestných veciach, ktoré by zabezpečili spomínané práva všetkým subjektom trestného konania, či už obetiam a poškodeným alebo páchateľom trestných činov, a to s ohľadom na dosiahnutie spravodlivého a demokratického súdneho rozhodnutia, ktoré plnohodnotne naplní účel, prípadne uloženého trestu, ktorým nie je len represia, ale aj resocializácia a edukácia.